Also ich kann Ihnen sagen, dass zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, als Deutschland noch ein geteilter Staat war, in Ostberlin die Ständige Vertretung hatte.

Insofern hat Deutschland da immer eine sehr pragmatische Position bezogen, zumindest in eigener Sache.

Und ich glaube, dass Israel vor allem an einer Lösung ganz gewaltig interessiert ist Israel möchte leben. Die Palästinenser, und ich sage insbesondere die Hamas soweit muss man das einschränken möchte vor allem Israelis töten.